frú forseti ég vil nú hérna rétt í upphafi áður en háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir víkur úr salnum láta þess getið hér að ég verð nú að segja það að það er komin hörð samkeppni um titilinn versta ríkisstjórn allra tíma sú samkeppni fer aðeins harðnandi dag frá degi virðulegur forseti ég vil eins og aðrir hér fagna því að þessi skýrsla er komin fram ég

hrós þeirra sem talað hafa hér til nefndarmanna og skýrslan er afar ítarleg og yfirgripsmikil ég verð nú alveg að viðurkenna það og háttvirtur þingmaður þráinn bertelsson er ekki í salnum ég verð nú samt að viðurkenna það hér að ég er ekki búin að lesa þetta í gegn og ég vona að hann telji mína ræðu ekki of almenna en endurtek það sem aðrir hafa sagt hér að þetta er ekki endir allrar umræðu ég treysti því að þetta er rétt upphafið þessi umræða hefur að mestu leyti verið mjög málefnaleg ég fagna því háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson fór vel yfir ýmsa hluti sem ég hefði gert að mínu umtalsefni og vil ég taka undir hér í upphafi í stað þess að endurtaka það þar sem tíminn er naumur en

komið að við eigum að ræða þessa skýrslu af yfirvegun og umfram allt að vera ekki í pólitískum skotgröfum hér hefur verið mikið tala um hugmyndafræði ég vil víkja aðeins að hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins hér á eftir vegna þess að um hana hefur verið talað áður en ég geri það verð ég að segja að ég tel það á engan hátt vera tilraun til þess að varpa frá sér ábyrgð héðan úr þessu húsi eða frá stjórnmálamönnum yfir höfuð eða frá stjórnsýslunni þegar það er tekið fram skýrt og greinilega og bent á hið augljósa að ábyrgðin á hruni bankanna hlýtur að vera að langstærstum hluta þeim sem störfuðu innan bankanna í forsvari fyrir þá og eigendur þeirra það er ekki með neinum hætti hægt að líta fram hjá þeirri staðreynd að það sem gekk á innan bankanna á síðustu árum er algjörlega

ekkert okkar sama hvar í flokki við stöndum erum komin hingað í þennan ræðustól til þess að verja það ætla ég ekki að gera ég segi það að mér finnst þetta hreint út sagt grátlegt að horfa upp á framferði eigenda bankanna hvernig þeir hafa sópað úr sjóðum bankanna og orðið færeyska orðið sjálftökubanki sem þeir nota reyndar yfir hraðbanka kom hér í hug þegar ég var að lesa skýrsluna ég verð að segja alveg einlæglega að það eru mér hrikaleg vonbrigði að svona skyldi hafa verið farið með frelsið sem ég játa hér fúslega að ég hef barist fyrir í stjórnmálum ég vil líka játa það fúslega að ég mun halda áfram að berjast fyrir frelsi í stjórnmálum vegna þess að ég tel að frelsið sé það dýrmætasta sem við eigum við megum aldrei aftur gleyma því og það má ekki gleymast að frelsinu fylgir ábyrgð nákvæmlega eins og í nærtækum hlut eins og barnauppeldi vitum við það að til þess að við getum treyst börnunum okkar verðum við að veita þeim ákveðið frelsi það er nákvæmlega þarna mönnum verða á mistök þessi mistök sem urðu hér eru hroðalega dýrkeypt þess vegna er mjög gott að þessi vinna hefur farið fram þessi skýrsla komin fram og við lesum orð frá orði hvað þarna hefur fresti og við lærum af því sem þarna fór úrskeiðis það er akkúrat það sem við þurfum að gera ég er alls ekki sammála því mati sem forsætisráðherra setti hér fram í gær að hið frjálsa markaðshagkerfi hafi með þessu brugðist ég er heldur ekki sammála því

að hún sé rótin að græðgi bankamanna ég bara neita alfarið að setja þar samhengi á milli vegna þess að við megum heldur ekki gleyma því þótt illa hafi farið hér að gráðugir bankamenn eru ekki séríslenskt fyrirbæri er græðgi breskra bankamanna verkamannaflokknum og stefnu hans að kenna er græðgi bandarískra bankamanna þarlendum stjórnvöldum að kenna nei það gerðist eitthvað allt annað heldur en það að sjálfstæðisstefnan hafi komið heimskreppunni af stað eða þessum efnahagsvandræðum með þessu bara til að fyrirbyggja allan misskilning er ég hvergi að fyrra sjálfstæðisflokkinn ábyrgð það hefur verið bæði formaður flokksins núverandi og fyrrverandi formenn og leiðtogar í sjálfstæðisflokknum hafa sagt það skýrt að þeir axli ábyrgð á því sem aflaga fór það getur enginn litið fram hjá þeirri staðreynd og það er sárt fyrir okkur sjálfstæðismenn að bankakerfið hrundi á okkar vakt við höfum farið í gegnum mikla endurnýjun við höfum farið í gegnum mikla endurnýjun á fólki við höfum farið í mikla skoðun á okkar stefnu við erum hvergi nærri búin í þeirri vinnu og erum í þeirri vinnu á hverjum einasta degi og ætlum okkur að læra af þessu við ætlum okkur að leggja okkar af mörkum til að svona nokkuð megi aldrei koma fyrir aftur það er nákvæmlega það sem við hér á þinginu verðum líka að gera ég varð hugsi áðan þegar hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra fór að tala um lánshæfismatið hana fékk í andsvari fyrirspurn þess efnis varðandi lánshæfismatið árið tvö þúsund og sjö höfðu öll lánshæfisfyrirtækin gefið íslensku bönkunum hæstu einkunn það er alveg rétt lánshæfisfyrirtækin á þessum tíma voru að því sagði hæstvirtur ráðherra að þetta hefði að sjálfsögðu verið fráleitt mat fráleitt mat sagði hæstvirtur ráðherra en á þessu mati byggði fólk ákvarðanir sínar hvort sem það voru þeir sem voru að lána íslensku bönkunum hversu gáfulegt sem það var og það var það sem háttvirtur fyrirspyrjandi pétur h blöndal var að spyrja ráðherrann ég vil benda á það að núverandi lánshæfismat þessara sömu fyrirtækja núverandi mat þessara fyrirtækja er að ísland sé í ruslflokki nú eru íslensku bankarnir í ruslflokki íslensku fyrirtækin eru í ruslflokki eigum við ekki bara að segja eins og hæstvirtur ráðherra sagði þetta er bara fráleitt mat eigum við nokkuð að hafa áhyggjur af þessu hvaða lærdóm eigum við að draga af því að lánshæfisfyrirtækin voru greinilega algjörlega út úr kortinu á þessum tíma mig langar aðeins en tíminn hleypur frá mér mig langar aðeins hér að tala um lærdóminn og það sem við getum lært hér á alþingi og í okkar vinnu og þar bind ég miklar vonir við störf þingmannanefndarinnar sem við fjölluðum um hérna áðan hvaða lærdóm eigum við að draga af þessu í sambandi við regluverkið nú erum við í viðskiptanefndinni háttvirtri að fjalla um lög um fjármálafyrirtæki við erum að fjalla um lög um vátryggingarstarfsemi og mér var að berast tölvupóstur rétt í þessu sem segir að það mál verði klárað út úr nefndinni ég hlýt að spyrja þurfum við ekki að taka þennan dóm eða þennan fróðleik sem er hér í skýrslunni inn í vinnuna áður en við afgreiðum þessi mál út vegna þess að ég hef verið þeirrar skoðunar eða verið að komast á þá skoðun því meira sem við vinnum með þessa löggjöf inn í viðskiptanefndinni

veg fyrir að þetta gerist aftur mér finnst við eiga það á hættu að við sköpum falska öryggistilfinningu falskt öryggi vegna þess að við getum bannað alla mögulega hluti við getum hert á reglum hvort endurskoðendur eiga að skipta um

gangi eftirlitskerfi þar á meðal til dæmis fjármálaeftirlits sem fær áfellisdóm hér og við hér löggjafinn og framkvæmdavaldið fyrir að hafa ekki nógu sterkt ég spyr er fjármálaeftirlitið eitthvað betur í stakk búið núna fjármálaeftirlitið býr við það að það býr við þröngan kost fjárhagslega það býr við mikla starfsmannaveltu það getur ekki keppt vegna þess að það er ríkisstofnun um laun nú eru það ekki bankarnir nú eru það skilanefndirnar þannig að við erum ekkert komin á þann stað að einungis lagabreytingar sem herða allar reglur geri allt gott og komi í veg fyrir að þetta gerist aftur við verðum að muna það að við berum ábyrgð á því að gera þetta þannig úr garði að við lærum af þessu ég eftir að hafa fylgst með atburðum eftir hrun og þeirri þróun sem hefur orðið ég leyfi mér að efast um það að við séum komin á þann stað að við höfum lært nokkurn skapaðan hlut